Am participat la mai multe întâlniri cu reprezentanții parlamentelor naționale în această problemă și doresc să vă prezint două concluzii rezultate din aceste întâlniri. Prima concluzie Semestrul european este în esență un proces politic prin care se definesc opțiuni importante cu privire la viața cetățenilor, iar raportul răspunde la aceste cerințe cu privire la rolul Parlamentului European și rolul parlamentelor naționale. A doua concluzie se referă la faptul că în multe state membre, parlamentele naționale nu sunt consultate exact în faza în care guvernele elaborează proiectele de programe de stabilitate sau de convergență, proiectele de programe naționale de reformă, proiectele de programe privind crearea de noi locuri de muncă. Ori, la această cerință trebuie să răspundă în primul rând statele membre, și cred că avem datoria aici, și noi, Parlamentul European, și Comisia Europeană, să accentuăm acest aspect pentru că, de regulă, parlamentele naționale se implică în acest proces în momentul în care li se prezintă proiectele de buget pe anul viitor.